Aan hen moet ik denken nu wij vandaag de begroting 2013 behandelen. Hoe leg ik hun uit dat de Commissie de begroting van 2013 wil verhogen met

Onze ouders die onze landen hebben opgebouwd en onze kinderen die er straks in hopen te kunnen blijven leven mogen wij niet opzadelen met zo'n vreselijk begrotingsvoorstel van de Commissie en dit Parlement. Het meest zinnige dat wij vandaag dus kunnen doen is het Commissievoorstel linea recta naar de prullenbak verwijzen en vragen om een nieuw begrotingsvoorstel, ditmaal met stevige bezuinigingen en een sterke verlaging van de begroting